frú forseti auðvitað gæti háskólinn innkallað prófin eins og bara toyota gerði og sagt að menn þurfi að bæta sig á vissum sviðum hæstvirtur ráðherra svaraði ekki þessu síðasta um kattasmölunina en hún talaði einmitt um að efla þurfi alþingi gagnvart framkvæmdarvaldinu ég held við höfum sjaldan upplifað annað eins eins og síðastliðin tvö ár eða eitt ár eftir að þessi ríkisstjórn tók við hvað mikið er um ólýðræðisleg vinnubrögð ég minni bara á skattalögin sem fóru hér í gegn gjörsamlega án umræðu án samráðs við einn eða neinn ég minni á aðildarsamþykktina að evrópusambandinu hér áðan þetta er mjög hörð atlaga að lýðræðinu ef flokksræðið veldur því að lítill hluti í einhverjum flokki getur kúgað meiri hlutann til að gera eitthvað svo minni hlutinn í öðrum flokki getur kúgað minni hlutann getur verið að minni hluti alþingis samþykki eitthvað sem meiri hlutinn er á móti